Daarmee leveren we een actieve bijdrage, kwalificeren we werknemers en nemen we allerlei regionale initiatieven voor de jaren na de crisis. De PPE DE wil deze geïntegreerde financiële aanpak handhaven en niet verder versnipperen.

met de duurzame reconstructie in de stedelijke omgeving en meer mogelijkheden voor energie efficiëntie, ook in de oude lidstaten. Dames en heren, ik juich deze intensiveringen en flexibiliteit toe.

2013. We zetten in ik hoorde dat zojuist ook op hoogwaardige activiteiten, zoals clusters, OO, innovatie, plattelandsontwikkeling, en we zorgen ervoor dat de kenniseconomie en de concurrentiekracht in Europa een boost krijgt. Dat geldt, dames en heren, voor alle regio's, voor alle lidstaten.